Monsieur le Commissaire, Messieurs les rapporteurs, ce scandale du glyphosate a montré la manipulation de la science dont nous sommes tous victimes. Il a montré comment les grandes entreprises ont kidnappé la science et l'ont détournée à leur profit on l'a vu dans le cas des Monsanto papers. Les preuves étaient tellement accablantes et flagrantes que nous avons réussi, à trois députés d'abord, puis avec l'engagement des groupes des Verts et des socialistes, à obtenir une commission spéciale sur la procédure d'autorisation des pesticides dans l'Union européenne. Grâce à cette commission, nous avons pu découvrir en détail les failles du système d'autorisation européen. Un système d'une prodigieuse complexité, qui s'arrange toujours pour permettre l'autorisation des pesticides sur le marché.

Il est incroyable aussi que des substances puissent être autorisées en l'absence des études réglementaires attendues et bénéficient de dérogations ou d'autorisations temporaires sans cesse reconduites.